In manchen Ländern auch wenn man von der linken Seite des Hauses immer etwas anderes hört zeigen sich bereits positive Effekte dieses Vorgehens. Ein wichtiges Element ist in diesem Zusammenhang, dass nicht nur makroökonomische Elemente, sondern vor allem auch die einheitliche und gleichlautende Umsetzung und Anwendung der Regeln für den europäischen Binnenmarkt zum Maßstab für die Bewertung der Politiken der einzelnen Länder werden.

Wir werden deshalb den sogenannten single market integration report als Bestandteil der länderspezifischen Empfehlungen stärken müssen.